Paní předsedající, já chci konstatovat, že jsem rád, že toto partnerství po deseti letech zde můžeme vyhodnocovat. Před deseti lety bylo spuštěno v době, kdy Česká republika předsedala Evropské unii, a tehdy jsme my Češi stáli u toho. Pamatuji si ty debaty i ze strany české vlády, ve které jsem měl tu čest být, kdy tou hlavní filozofií bylo pomoci zemím, které jsou mezi Evropskou unií a Ruskem, vyplňují tento prostor a bohužel jsou často pod obrovským tlakem a vlivem Ruska. Tento geopolitický důvod myslím, že toto partnerství splňuje. Pokud bychom tento prostor vyklidili a přestali s těmito zeměmi komunikovat, podporovat je, tak se obávám, že vliv Ruska, který v některých z těchto zemí bohužel v poslední době narůstá, viz třeba Moldavsko, by do budoucna ještě dále narůstal. Tedy ta geopolitická rovina je zde jednoznačná, ale pak je zde i prostý důvod, že se jedná o země, jejichž obyvatelé, alespoň v nemalé části, chtějí žít ve svobodě, demokracii a prosperujících státech. To jsou naše evropské hodnoty, které bychom v těchto státech měli podporovat. Myslím, že i přes určité problémy lze toto partnerství veskrze hodnotit pozitivně a pro další desetiletí bychom měli tu spolupráci více zintenzivnit a posilovat. Je třeba říci to, co říkali někteří kolegové, že těchto šest zemí nemá logicky jednotný vývoj jsou tam určité vnitřní problémy, je tam různá míra ingerence Ruska a že bychom tedy k jednotlivým státům měli mít odlišnou strategii. Ale ten obecný trend, že takovéto partnerství má smysl, že máme podporovat spolupráci těchto států s Evropskou unií je, myslím, jednoznačný a v žádném případě se nejedná o to, že by tyto státy v nejbližší době měly vstupovat do Evropské unie.